virðulegi forseti í raun og veru er ég alveg sammála því sem háttvirtur

tryggvi þór herbertsson vilji lítið ræða um þetta viðtal hvar varst þú og það sem hann sagði þar virðulegi forseti skilanefndir bankanna eru nú að skila af sér hver af annarri

íslandi er í boði sjálfstæðismanna og framsóknarmanna og við erum að reyna að ganga frá þessu þrotabúi